Fel kell készülni viszont arra, hogy ez az átállás jelentős gazdasági és társadalmi változással fog járni, amelynek magas költsége és beruházásigénye lesz. Támogatni kell az alacsonyabb jövedelmű tagállamokat, különösen a legkevésbé fejlett régiókat és azon ágazatokat, ahol az átalakulás munkahelyek megszűnéséhez vezet majd. Úgy kell kialakítani a méltányos átállási alapot, hogy annak következtében ne emelkedjenek az energia és az élelmiszerárak. Egyetlen tagállamot, régiót sem szabad hátrahagyni. Meg kell teremteni a feltételeit egy társadalmilag igazságos átállásnak. Szeretném kiemelni, hogy a méltányos átállási alap létrehozásához nem szabad a hagyományos uniós politikák támogatásából elvenni, mint például a kohéziós alap vagy a közös agrárpolitika. Az Unió többéves költségvetési keretén felüli pénzügyi forrásból, friss pénzből kell ezt kialakítani. Végezetül felhívnám a figyelmet arra, hogy a támogatások hatályát nem lehet csak azon tagállamokra korlátozni, ahol a szén kivezetése nagy problémát jelent.